afgreiddi frumvarp til fjáraukalaga tvö þúsund og átta til annarrar umræðu á alþingi aðeins þremur sólarhringum eftir að frumvarpið var lagt fram á alþingi fimmtánda desember síðastliðnum frumvarp til fjáraukalaga var lagt fram á alþingi eftir að meiri hluti fjárlaganefndar afgreiddi breytingartillögur við frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu til annarrar umræðu í þinginu þingmenn sáu því ekki frumvarp til fjáraukalaga fyrr en í þann mund sem önnur umræða um fjárlög fyrir árið tvö þúsund og níu hófst minni hlutinn átelur þau vinnubrögð að fram fari meginumræða um fjárlög áður en fjallað er um frumvarp til fjáraukalaga á alþingi minni hlutinn telur að þetta vinnulag sé tilkomið vegna þess að ríkisstjórnin hafi ekki tök á stöðu þjóðmála og efnahagsmálum í kjölfar þeirra efnahagslegu áfalla sem þjóðin hefur orðið fyrir minni hlutinn bendir á að frumvarpið ber lítt merki um fall bankakerfisins í byrjun október síðastliðinn því telur minni hlutinn að engin ástæða hafi verið til að draga framlagningu fjáraukalagafrumvarpsins fram í miðjan desember minni hlutinn gagnrýnir þessi vinnubrögð ríkisstjórnarinnar en þau eru reyndar til marks um það uppnám og skipulagsleysi sem einkennir fjárlagagerðina minni hlutinn vekur athygli á því að fjárlaganefnd skortir ýmsar upplýsingar og forsendur er varða fjárhagsárið tvö þúsund og átta meðal annars þær sem tengjast innkomu ríkisins í bankakerfið og falli bankakerfisins minni hlutinn óskar eftir að unnin verði ítarleg greinargerð um allt er varðar fall viðskiptabankanna þriggja

heildarfjármögnun eins og hún liggur nú fyrir og skuldbindinga sem ríkissjóður þarf að taka á sig vegna málsins einnig óskar minni hlutinn eftir skýrslu um aðkomu og útgjöld fjármálaeftirlitsins svo og seðlabanka íslands vegna þessara mála endurskoðuð tekjuáætlun tvö þúsund og átta var lögð fram í byrjun október síðastliðið haust og birtist í ritinu stefna og horfur sem var fylgirit með frumvarpi til fjárlaga ársins tvö þúsund og níu tekjuáætlun í frumvarpi til fjáraukalaga var nokkuð breytt frá endurskoðaðri áætlun helstu frávik tekjuáætlunar í frumvarpi til fjáraukalaga miðað við fjárlög tvö þúsund og átta eru að tekjuskattar einstaklinga lækka um fimm prósent tekjuskattar lögaðila um ellefu og hálft prósent skatttekjur samtals eru lækkaðar um tuttugu og þrjú komma átta prósent frá fjárlögum tvö þúsund og átta aðrar tekjur hækka um fjórtán komma sjö prósent samtals lækka tekjur ríkissjóðs um tólf komma þrjú prósent frá fjárlögum ársins hækkun á öðrum tekjum birtist helst í auknum vaxtatekjum og er meginástæðan sú að vaxtatekjur af bankareikningum ríkissjóðs hækka um tíu komma fimm milljarða króna frá því sem gert er ráð fyrir í fjárlögum tvö þúsund og átta hækkunin skýrist að langmestu leyti af sértækum aðgerðum ríkisstjórnarinnar síðastliðið vor til að styrkja innlenda fjármálamarkaði og gjaldeyrisvaraforðann en aðgerðirnar fólu í sér að tekin voru lán sem ávöxtuð eru í sjóðum og veittum lánum til seðlabanka íslands minni hlutinn vekur athygli á því að þessar auknu vaxtatekjur eru í beinum tengslum við beinar lántökur og stóraukinn vaxtakostnað í frumvarpinu er gert ráð fyrir að vaxtagjöld ríkissjóðs aukist um ellefu milljarða króna en í fjárlögum ársins voru vaxtagjöld áætluð um tuttugu og einn komma sjö milljarðar króna samtals er því gert ráð fyrir að vaxtagjöld ársins verði um þrjátíu og þrír milljarðar króna þessi auknu vaxtagjöld eiga rætur að rekja til aðgerða í efnahagsmálum sem fela í sér aukna útgáfu ríkisbréfa og erlenda lántöku í frumvarpinu er gert ráð fyrir að fjárheimild til launa og verðlagsmála verði aukin um fjóra komma átta milljarða króna til að mæta útgjöldum sem greidd eru í erlendum gjaldmiðlum

vegna atburða við fall bankanna er athyglisvert að bera tekjuáætlun í frumvarpi til fjáraukalaga saman við endurskoðaða tekjuáætlun frá því í byrjun október síðastliðnum fyrir fall bankanna helstu frávik eru þau að tekjuskattar einstaklinga hækka um núll komma þrjú prósent en engin breyting er á tekjusköttum lögaðila skatttekjur alls lækka hins vegar um fimm komma þrjú prósent aðrar tekjur aukast um þrjú prósent en tekjur ríkissjóðs alls eru lækkaðar um tvö komma þrjú prósent í tekjuáætlun frumvarps til fjáraukalaga miðað við endurskoðaða tekjuáætlun frá því í byrjun október síðastliðinn minni hlutinn telur að tekjuáætlun í frumvarpi til fjáraukalaga tvö þúsund og átta sé ofmetin þar sem áhrifin af falli bankanna og almenns samdráttar í kjölfarið ættu að koma fram í minni tekjum en gert er ráð fyrir í frumvarpinu minni hlutinn gerir ráð fyrir því að fjármálaráðuneytið muni endurskoða tekjuáætlunina fyrir þriðju umræðu fjáraukalaganna minnihlutinn lýsir áhyggjum af því að lagt sé af stað inn í erfiðleika næsta árs með uppsafnaðan mikinn halla á mörgum af helstu stofnunum ríkisins minni hlutinn bendir sérstaklega á rekstrarstöðu einstakra stofnana á sviði heilbrigðismála fjölmargar heilbrigðisstofnanir glíma við uppsafnaðan rekstrarhalla og var hann áætlaður fjóra komma fjórir milljarðar króna samkvæmt upplýsingum heilbrigðisráðuneytisins í frumvarpi til fjáraukalaga er að hluta til tekið á uppsöfnuðum halla með sérstökum fjárheimildum en þriðjungur hallans almennt skilinn eftir óbættur samkvæmt breytingartillögum fyrir fjárlög fyrir árið tvö þúsund og níu sem samþykktar hafa verið á alþingi eru fjárheimildir þessara stofnana auk þess almennt skornar niður um þrjú prósent frá upphaflegu frumvarpi minni hlutinn telur ótækt að þessar stofnanir hefji nýtt rekstrarár með algerlega óviðunandi rekstrarstöðu sérstaklega í ljósi þeirrar þröngu stöðu sem fram undan er á næstu árum hún er í andstöðu við yfirlýsta stefnu ríkisstjórnarinnar um standa vörð um heilbrigðis og velferðarþjónustuna minni hlutinn lýsir ekki síður yfir áhyggjum af rekstrarstöðu öldrunarstofnana samkvæmt upplýsingum minni hlutans er áætlaður uppsafnaður halli þeirra um einn milljarður króna í frumvarpinu eru engin merki um að taka eigi á þessum vanda þessar stofnanir mæta sömuleiðis þrjú prósent niðurskurði á árinu tvö þúsund og níu minni hlutinn fær ekki séð að öldrunarstofnunum sé tryggður eðlilegur rekstrargrundvöllur á næstu árum í frumvarpinu er gert ráð fyrir sjötíu ár fjárheimild til heimssýningarinnar expo tvö þúsund og tíu í kína minni hlutinn bendir á að engin fjárheimild var vegna þessa verkefnis í fjárlögum tvö þúsund og átta fram kom reyndar í fjárlaganefnd í janúar síðastliðnum að mig minnir ellefta janúar á þessu ári eða rúmum mánuði eftir að fjárlögin voru samþykkt í háttvirtu alþingi hafi ríkisstjórnin samþykkt að fara út í þetta verkefni minni hlutinn mótmælir þessum vinnubrögðum og lausatökum í fjármálum og bendir á að þetta gengur gegn ákvæðum laga um fjárreiður ríkisins minni hlutinn vekur athygli á hringlandahætti umhverfisráðuneytisins varðandi gestastofu á látrabjargi og við hornstrandir í fjárlögum tvö þúsund og átta og frumvarpi til fjáraukalaga er gert ráð fyrir fjárheimildum til að koma þessum gestastofum á fót í breytingartillögum

gert ráð fyrir að tekið verði á rekstrarvanda landbúnaðarháskóla íslands fyrir liggur að stofnunin glímir við uppsafnaðan rekstrarhalla minni hlutinn leggur áherslu á að tillögur til lausnar á málinu komi fram fyrir þriðju umræðu fjárlaganna minni hlutinn undrast þá stöðu sem upp er komin með nýja sjúkratryggingastofnun það blasir við að heilbrigðisráðuneyti og félags og tryggingamálaráðuneyti ásamt forstjórum tryggingastofnunar og sjúkratryggingastofnunar eiga í deilum um skiptingu fjárheimilda milli stofnananna vegna verkaskiptingar minni hlutinn bendir á þetta mál sem dæmi um stefnuleysi stjórnvalda í ríkisrekstrinum minni hlutinn telur að margt bendi til að þetta mál muni valda meiri útgjöldum fyrir ríkissjóð en þörf er á minni hlutinn vekur einnig athygli á að við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og átta vakti hann sérstaka athygli á því hvert stefndi og er niðurstaðan í samræmi við þau varnaðarorð minni hlutinn vekur athygli á því að verulega skortir á upplýsingar um áætlaða rekstrarstöðu stofnana almennt og leggur áherslu á að þær upplýsingar liggi fyrir við þriðju umræðu fjárlaga í frumvarpinu er gert ráð fyrir hundrað tuttugu og fimm ár fjárheimild til bóta vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að sérstök nefnd muni taka afstöðu til bótakrafna minni hlutinn gagnrýnir að forsendur fyrir bótagreiðslum hafi ekki komið fram

það verður að teljast afar varhugavert eins og staðan er nú í þjóðfélagi okkar og þegar horft er til þeirra vandamála sem fram undan eru að því er varðar rekstur og afkomu ríkisins á næstu árum á árunum tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og ellefu að skilja núna eftir heilbrigðisstofnanir og öldrunarstofnanir þegar við erum að fara í gegnum fjáraukann með mikinn halla til að takast á við þann vanda sem komandi er á næstu tveimur þremur árum minni hlutinn telur eins og kemur fram í nefndarálitinu að einmitt vegna þess hvernig horfir um fjárlög ríkisins og mikla byrði þjóðarinnar af erlendum lántökum á næstu árum hefði verið ærin ástæða til þess að taka sérstaklega á vanda þessara stofnana nú í fjáraukalagafrumvarpinu til þess meðal annars að geta með betri hætti horft inn í framtíðina með betur þessara stofnana á þeim erfiðleikum sem örugglega eru fram undan hæstvirtur

bændaskóla íslands að hvanneyri og teljum að þar verði að taka á eins og reyndar var til stefnt þó að eigi hafi verið frá þeim málum gengið milli menntamálaráðuneytis og skólans þar þarf að taka þannig á málum að skólinn verði rekstrarhæfur til framtíðar og ég trúi því eigi fyrr en við tökum á því að þannig verði ekki reynt að taka á málum áður en fjárlög eru hér afgreidd og fjáraukalög við þriðju umræðu ég vænti þess hæstvirtur forseti að fjárlaganefnd nái saman um þær lagfæringar sem ég hef hér sérstaklega nefnt sem eru mikið áhyggjuefni fyrir næstu tvö ár það er okkur í fjárlaganefndinni ekki mikið tilhlökkunarefni að takast á við fjárhagsvanda næstu ára eins og nú horfir sífellt bæta st í þær upplýsingar um skuldbindingar og lántökur og vaxtakostnað sem þjóðin mun standa frammi fyrir á komandi árum við munum sameiginlega þurfa að axla þá ábyrgð að reyna að sigla þjóðinni út úr þeim örðugleikum sem fram undan eru hvort sem okkur líkar það betur eða verr og þó að þjóðin geti auðvitað engan veginn verið sátt við það að hafa lent í þeirri stöðu sem hún er lent í

og þeirra afleiðinga sem þær hafa á íslenskt þjóðfélag og mun hafa á íslenskt þjóðfélag á komandi árum það er auvðtiað sérstök ástæða til þess að hafa áhyggjum af því sem poul thomsen frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum vakti athygli á um það að fram undan væri ár þar sem áttatíu og fimm til níutíu prósent af landsframleiðslunni færi í að halda sjó eins og sagt er til næstu ára ef það er rétt spá hjá hinum virta útlendingi er það auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir íslensku þjóðina við höfum ekki enn þá séð skipulega upp sett hvernig þessi framtíð lítur út fyrir framan okkur og munum kannski ekki sjá það fyrr en á næsta ári og væntum þess auðvitað að niðurstaðan af hinu svokallaða icesave máli í bretlandi og hollandi endi með þeim hætti að við fáum undir því risið og berum þar ekki nema skynsamlegar byrðar íslenska þjóðin en við eigum mikið undir í því að þeir sem stjórna hér landsmálunum og hafa forustu fyrir þeim taki á þessum vandamálum sem fram undan eru af mikilli ábyrgð fram undan eru gríðarlegir erfiðleikar og ríkisstjórnin getur ekki annað en reynt að lágmarka þann skaða sem þjóðin hefur orðið fyrir þannig að við megum sameiginlega komast í gegnum þann brimgarð sem fram undan er